Myślę, że dyskutując na temat sprawozdania, musimy być dosyć precyzyjni w wypowiedziach, ponieważ bardzo często mówimy tutaj równocześnie o błędach, o nieprawidłowościach, bądź o zdefraudowaniu. Ze sprawozdania bardzo wyraźnie wynika, że jeżeli chodzi o stwierdzany poziom błędów w polityce spójności, to zasadniczo się zmniejszył.

Mamy do czynienia z wyraźną poprawą w tej polityce, która niewątpliwie jest bardzo skomplikowana, bo oparta jest na wspólnym zarządzaniu z państwami członkowskimi. Jest problemem nas wszystkich, w jaki sposób usprawnić tę politykę, która w swej strukturze jest po prostu bardzo wymagająca, bardzo skomplikowana, ale ma ogromną wartość dodaną.

Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewien niepokojący fragment w raporcie cytuję biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał stwierdza, że nie jest możliwe miarodajne porównanie jego własnych szacunków dotyczących poziomów błędu z danymi przekazywanymi przez Komisję na temat korekt. Wydaje się, że to stwierdzenie jest bardzo ważne, istotne na przyszłość, tak aby nie było sytuacji, w której Trybunał stwierdza, że nie jest w stanie uzgodnić z Komisją rezultatów.